Ja, spoštovani podpredsednik, hvala za dano besedo. Kolegice in kolegi! V slabih oziroma dobrih štirih letih sem priča že četrtemu kandidatu za ministra za Ministrstvo za kulturo v Republiki Sloveniji. Drugi mandat sem tudi član Odbora za kulturo. Mogoče seveda danes, ko je predsednik vlade predstavil kandidata, pa tudi ko sem pozorno poslušal stališče poslanskih skupin, smo največkrat slišali, da večinoma ne poznajo zdajšnjega kandidata, gospoda Pozniča. večina od teh predstavitev je bilo povedano, da zaupajo Socialnim demokratom, da so izbrali najboljše ime. Seveda, ni se velikokrat zgodilo v Republiki Sloveniji, ko so iskali, ko so se iskali ministri, da se nekdo sam javi. Seveda po dolgem času se nekdo sam javi eni od koalicijskih strank, seveda jaz sem to tudi na hearingu gospoda kandidata vprašal, ali gre za to k Socialnim demokratom, da bo minister, ali bo minister zato, da bo lahko član Socialnih demokratov. Pa seveda, da bom lažje razumljen. Ko smo v prejšnjem mandatu, ko je ta resor vodila ministrica iz kvote Desusa, moram priznati, da je veliko truda vlagala v v ta resor, za katerega je bila zadolžena, ampak koaliciji ni imela posluha. Predsednik odbora, seveda bivši poslanec, je ministrici vseskozi nagajal. Seveda tako dolgo je nagajal, da je prišla v situacijo, da je pač mogla povedati, da niti predsedniku vlade ne zaupa več in da odhaja. Pride naslednji minister, jaz mislim, da se je tudi takrat menda mogel včlaniti ali je že bil prej član, seveda je vodil malo bolj mirno politiko na kulturi, pa je nekako zdržal do konca mandata. Seveda, ko pride novi minister, jaz moram priznati, da ko sem njega poslušal hearingu, je imel je imel nekaj odločnih začrtanih nalog, ki so tudi mene prepričale, da je to pozitivno za kulturo, in seveda vseskozi pa poslušamo, da je veliko veliko mobingov na tem ministrstvu. Seveda, ker prihajam, ker prihajam z okolja, kjer je veliko zasebnih podjetij, gospodarskih, ki so zasebniki, lastniki, ki zaposluje med trideset, petdeset, sto ali pa dvesto ljudi, seveda nikoli ne poslušam o teh zaposlenih, da nekdo v teh podjetjih na njih izvaja mobing. Samo tudi ves čas trdim, koliko časa sem poslanec Državnega zbora, da je v javnih upravah na ministrstvu tudi mnogo ljudi, ki delajo dobro, ki delajo več, kot je potrebno, in ki bi po moji oceni tudi mogli biti več plačani. Seveda, imamo en de ljudi, ki pa seveda delajo zmerno, tisti kup, ki je potrebno, je pa tista tretja stran ljudi, ki pač so že verjetno tega ministra, ki prihaja, seveda naštudirali, po domače rečeno, in seveda, ko se bo prvič uprl nekemu krogu ljudi, bo verjetno, bomo poslušali zopet o mobingih, na delovnih mestih. Skratka, ko sem ministra poslušal, je eno teorija, drugo pa praksa. Ampak danes seveda govorimo o zelo pomembnem segmentu, to je kultura v Republiki Sloveniji. Vemo, da živimo v času, kjer je naš, seveda, slovenski jezik se ga spodkopava. Seveda te slovenske, ta slovenska kultura nekako mogoče, ko gledamo to od daleč, ko gledamo to od daleč, nekako se nam to ne zdi, ampak se nam se slovenska kultura počasi izkopava izpodkopava, in seveda, prav gotovo ni več na trdnih temeljih. Seveda zato, v za našo prihodnost kulture smo odgovorni vsi v Republiki Sloveniji. Zato hočem povedati, da v dobrih štirih letih danes govorimo oziroma bomo glasovali o četrtem ministru v Vladi Republike Slovenije. Jaz mislim, da je to vprašanje zaskrbljujoče in seveda, ko je, ko so Socialni demokrati predstavljali ministra, so tudi jasno povedali, da je več denarja za kulture, za kulturo, mislim, da ni vedno to najbolj pomembno. V situaciji, ko včasih ne vemo, kaj dela, ko leva roka ne ve, kaj dela desna roka. In jaz se bojim, pa nisem po naravi črnogled, glede na to, da sem poslušal kandidata za ministra, da moram priznati, da ima dosti, da je bil dosti teoretično pripravljen, da mu bo kaj kmalu, seveda v škodo slovenske kulture, govorili oziroma bo predsednik vlade kmalu iskal novega, novega kulturnega ministra. Jaz se celo bojim, da se še bo to letos zgodilo. Seveda da se nekdo, ko ena stranka išče kader, da se mora pol nekdo samo javiti, da mogoče gre pomoč nekemu segmentu, meni se zdi zelo odgovorno, da ko ena stranka oziroma ko se sestavlja koalicija, da je za vsako ministrsko mesto vsaj trije ali pa štirje kandidati. In seveda da stranka oziroma predsednik vlade v prvi fazi izbere najboljšega. Tako da, nam, če se bilokaj zgodi, da nekdo odstopi oziroma mora oditi, jaz mislim, da ne bi v neki resni stranki oziroma resni koaliciji smel biti problem za novega za novega kandidata, za tistega, ki vodi ta resor, v tem primeru kulturo. Sedaj, kultura s tem, kot sem že povedal, vsak dan izgublja. Jaz mislim, da je to slabo, da je slabo za mnoge tiste, ki delajo v dobrobit slovenske kulture, slovenske kulture, da je to slabo za vse tiste, ki so zelo dobri strokovnjaki na tem ministrstvu in nimajo jasnega vodja. Jaz mislim, da se tudi v tem primeru bojijo, najprej, seveda nekaj časa traja, da se ta minister usede, da spozna svoje najbližje sodelavce. Jaz mislim, da moramo biti tudi pošteni en do drugega, kaj se bo zgodilo, da bo politika mu nastavila najožje sodelavce, ki bo mogel, ali to želi ali ne želi sprejeti, z njimi delati, vprašanje je pa, koliko, kakšen je potem na koncu rezultat. Seveda, ko bo minister obupal, čez nekaj mesecev, bo seveda napisal dva stavka predsedniku vlade, da pač ne zmore več in da odhaja. In kdo izgublja? Izgubila slovenska kultura v tem primeru. Skratka, jaz mislim, da na več segmentih tu vlada deluje neodgovorno, in da deluje iz dneva v dan, iz tedna v teden pa z meseca v mesec. Ni to odgovorno do državljank in državljanov Republike Slovenije. Še pa enkrat ponovim, da bom lažje razumljen; v štirih letih smo zamenjali, danes bomo danes glasovali za četrtega ministra. Če razdelim po letih, vsaj vsako leto se zamenja minister za kulturo v Republiki Sloveniji. Hvala lepa.